Noch nicht mitgezählt sind hierbei allerdings die Kollegen in den Zulieferbetrieben und den Dienstleistungsunternehmen.

Wir reden von den Zukunftsperspektiven ganzer europäischer Regionen, die durch die Kürzungspläne bedroht werden. Obwohl die Werke profitabel arbeiten, soll das passieren, und obwohl Siemens allein in Deutschland in den letzten zehn Jahren mehr als 300 Mio. EUR an staatlichen Fördergeldern erhalten hat.

Ich werbe um Ihre Zustimmung, liebe Kolleginnen und Kollegen, damit wir ein starkes Signal europäischer Solidarität an die Beschäftigten senden, und damit wir gemeinsam daran arbeiten können, Massenentlassungen von profitablen und mit öffentlichen Mitteln geförderten Unternehmen zukünftig Einhalt gebieten zu können.